Bye bye innovatie, milieu en Europese samenwerking. Ik bedank collega Mato voor de geweldige samenwerking. Collega Mato heeft laten zien een betrouwbare Europeaan te zijn, vóór het milieu en vóór innovatie.